Voorzitter, ik bedank mijn collega voor de vraag. Europa is zo prachtig en zo krachtig door zijn lidstaten, dat de lidstaten gezamenlijk, in goed overleg een zeer goede stem op het wereldpolitieke toneel kunnen laten horen.